Señor Presidente, señor Comisario, ayer, en la sesión de este Pleno, vivimos una experiencia parlamentaria poco frecuente en esta Cámara. Se produjo un intenso, prolongado y generalizado aplauso al Presidente de Comisión. Intenso porque no fue nada formal ni protocolario, prolongado porque duró mucho tiempo, y generalizado porque la práctica totalidad de la Cámara aplaudió al Presidente de la Comisión en torno a dos consideraciones en primer lugar, su actitud, la actitud de defensa de los intereses generales de la Unión en la reunión del Consejo Europeo de la pasada semana frente a la defensa de intereses particulares de algunos o muchos Jefes de Estado y de Gobierno. Esa actitud fue reconocida por el Presidente del Parlamento Europeo, el señor Schulz, y es apreciada por este Parlamento, que no en vano representa a la inmensa mayoría, a la totalidad de los ciudadanos europeos pero también se aplaudió una preocupación común de la Comisión y del Parlamento, una preocupación común por el deterioro de la situación en la Unión Europea, causada por la crisis económica, que daña la vida de los ciudadanos, sus condiciones y que crea pobreza en la Unión, una preocupación por el crecimiento del euroescepticismo, por el crecimiento de las opciones extremistas en distintos países de la Unión, y una preocupación también común sobre el deterioro de las relaciones institucionales dentro de la Unión. La Comisión y el Parlamento estamos viendo extirpadas una parte de nuestras competencias por el creciente intergubernamentalismo y por la falta de método comunitario en muchas de las decisiones relevantes que se están tomando. Por tanto, hubo una conciencia en este Parlamento de que teníamos que trabajar conjuntamente para defender esos intereses de los ciudadanos. Creo que debemos trabajar también en este Parlamento para que haya una resolución común que exprese una posición ampliamente compartida de exigencia a la Comisión y también de apoyo a la Comisión cuando cumpla con lo que el Parlamento le solicite. Mi Grupo quiere un programa de trabajo de la Comisión ambicioso, que estimule el crecimiento, el empleo, la calidad de vida, que restablezca la confianza de los ciudadanos, quiere una mejor gobernanza económica, quiere un buen marco financiero plurianual, quiere la creación de un fondo europeo de amortización, una hoja de ruta para los bonos de estabilidad, la mejora de la lucha contra el fraude, el fortalecimiento del semestre europeo, el desarrollo de los bonos y un nivel correcto de créditos de pago para 2013. Señalo al Presidente que la mayoría de los grupos hemos decido posponer la votación al mes de septiembre a fin de tener más tiempo para conseguir una resolución común que finalmente exprese una voz unida de este Parlamento, de exigencia y de apoyo a la Comisión.